Es necesario que la Unión Europea se implique en esta cuestión, que es muy grave, y que la crisis no sea la excusa para arrinconar los derechos fundamentales y ocultar la discriminación que sufren muchas de estas personas en Europa y en el mundo. Por otra parte, es importante abordar la libertad religiosa, así como recordar que la Unión Europea debe mantener un equilibrio adecuado en relación con cualquier tipo de creencia, y que no se olvide el derecho a cambiar de religión o a no tener religión, abordando la situación de algunos Estados miembros con especiales relaciones fiscales y concordatos con determinadas religiones.